Co do budżetu korygującego, to jest on konieczny. Wszyscy to widzimy. Potwierdzono to również we wczorajszej debacie, a niektórzy przewodniczący klubów mówili wręcz, jak przewodniczący Daul, że faktury leżą na stole i należy je po prostu zapłacić. Dobrze, że jest zgoda na zwiększenie budżetu, choć o miliard mniej niż potrzeba.